Śledztwo w tej sprawie toczy się bardzo powoli i istnieje daleko idące przypuszczenie, że jest celowo spowalniane przez stronę rosyjską. Wydaje się, że w tej sprawie nacisk międzynarodowy, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, jest niezbędny po to, aby sprawę tę wreszcie wyjaśnić.